Ich finde den Vorschlag sehr gut, und ich bedanke mich bei der Kommission und auch bei unserem Berichterstatter und den Kollegen, dass sie hier diesen Vorschlag auch noch etwas verbessert haben.

Man kann in der Tat sagen Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein.

Warum machen wir das? 120 Mio. EUR hierfür zur Verfügung zu stellen, ist nicht die Welt.

Deshalb unterstütze ich den Vorschlag.